Rządy tych państw w gruncie rzeczy na ołtarzu stosunków handlowych z Moskwą składają prawa człowieka.

chociażby za rząd niemiecki, ale nie tylko.